restablecer la democracia en su país. Más grave aún que el socavamiento de la democracia son las varias denuncias de crímenes de lesa humanidad cometidos por esta dictadura contra su propio pueblo. No podemos permitir que esta situación continúe. La Unión Europea, por fin, tomó una posición firme y necesaria al imponer sanciones selectivas.